Monsieur le Président, j'ai une conception assez large de la notion même de gouvernement économique.

je suis en faveur d'un système qui donne sa place à la Commission européenne.

je m'interroge Celui qui propose ne peut pas être celui qui préside à la prise de décision. Mais renforcer le rôle du commissaire en charge des politiques économiques et monétaires au sein même de la Commission en lui attribuant des compétences du type de celles dont dispose, à l'heure actuelle, le commissaire chargé de la concurrence me paraît tout à fait approprié. Le commissaire en charge des politiques économiques et monétaires ne doit pas être soumis aux contraintes liées à la recherche d'un consensus au sein de la Commission.